My bychom měli být lídrem, který podporuje v celém světě principy volného obchodu na rozdíl od současné administrativy USA.

Měli bychom být v budoucnu ambicióznější při sjednávání podobných dohod a zkrátka zkrátit dobu vyjednávání. Zde téměř deset let vím, že tam byl posudek Evropského soudního dvora a jiné ještě okolnosti, ale opravdu přemýšlejme, co udělat pro to, abychom do budoucna takovéto dohody sjednávali rychleji. Já osobně doufám, že tato dohoda povede k tomu, že uzavřeme multilaterální dohodu s celým sdružením ASEAN v této oblasti.